La proposition de loi que nous allons voter aujourd'hui est soutenue de l'extrême gauche au PPE, par la droite, le centre, les Verts et la gauche.

J'ai entendu que vous alliez proposer, dès le premier trimestre 2021, une proposition de loi sur ce sujet nous la soutiendrons si elle est ambitieuse et cohérente avec ce que nous vous proposons aujourd'hui et qui, encore une fois, est soutenu par une très vaste majorité politique. Les choses sont assez simples, il y a aujourd'hui des entreprises européennes qui ont montré l'exemple, qui sont capables de dire j'ai mis fin à la déforestation sur ma chaîne d'approvisionnement.

alors il faut respecter ces bonnes pratiques, qui sont déjà mises en œuvre par nos meilleures entreprises européennes.

N'oubliez surtout pas, lorsque vous allez rédiger votre texte, Monsieur le Commissaire, que les traders, c'est une boîte noire opaque qu'il faut absolument ouvrir pour lutter efficacement contre la déforestation. Nous comptons sur vous, vous serez soutenu par le Parlement dans cette aventure.